Herr Schulz, ich hätte Ihnen da hundertprozentig zustimmen können, wenn Sie nicht im zweiten Teil Ihrer Rede den Fehler begangen hätten, wieder einmal eine billige parteipolitische Nummer hier abzuziehen, nämlich sich mit den Ungarn auseinanderzusetzen. Das hat nun damit überhaupt nichts mehr zu tun, wir reden jetzt über den Rat und dann über die Themen, die anstehen.

Energiepolitik ist nicht dann gut oder schlecht, wenn sie Ihnen in den Kram passt oder wenn andere eine andere Meinung haben. Nach diesem Kriterium kann die Bewertung nicht erfolgen. Ich finde, der Kommissar hat in den letzten Monaten zu dem Gipfel eine sehr gründliche und vernünftige Vorbereitung gemacht. Man hat nicht nach dem Motto gearbeitet, erst wieder ständig neue Forderungen aufstellen, sondern solide, gründlich vorbereiten und dann Maßnahmen ergreifen, die auch tatsächlich dazu führen, dass man etwas verändert.

Allerdings, Herr Schulz, man müsste dann auch fairerweise die Frage stellen Warum sind die Energiepreise denn so hoch?

Welchen Teil tragen wir dazu bei, indem wir politische Maßnahmen beschließen, die die Preise ständig nach oben treiben?